6. podkreślamy, że nie należy zmniejszać środków na Fundusz Spójności. Sądzę, że generalnie jest to podejście właściwie, gdyż współgra ono zdeklarowaną solidarnością europejską.

1. sprawozdania odnotowujemy, że były one zaprojektowane przed kryzysem finansowym i gospodarczym i nie były one najwłaściwsze. Można znaleźć przykłady nietrafionego wykorzystywania tych funduszy, trzeba jednak zauważyć, że trafiają one do państw członkowskich, które dołączyły później do Wspólnoty, i mimo czasem problematycznego ich wykorzystywania nierzadko są jedyną przyczyną poparcia dla Unii Europejskiej. Podobne tendencje można zaobserwować w moim okręgu wyborczym, na Lubelszczyźnie w Polsce, gdzie istnieją duże społeczne oczekiwania, że Unia Europejska będzie dążyć konsekwentnie i poważnie do realnego wyrównywania poziomu rozwoju regionów w całej Wspólnocie.